La parola all'on. Turmes. Lo saluto perché credo sia il suo ultimo intervento in quest'Aula, avendo assunto responsabilità di governo nel suo paese, e gli formulo i migliori auguri a nome di tutti quanti noi di buon lavoro in Lussemburgo.